Poziom dyskusji w tym Parlamencie pokazuje, że jest znacznie gorzej. Ponieważ diabeł tkwi w szczegółach, wyrażę tylko zaniepokojenie, że traktat ten otacza mgła niejasności. Dotyczy to zwłaszcza najważniejszego punktu traktatu, mianowicie arbitrażu. Zgadzam się, że prywatny arbitraż jest lepszy od sądów państwowych podatnych na korupcję i naciski polityczne zwłaszcza dziwię się polskim posłom, którzy na polskich sądach nie zostawiają suchej nitki jednak byłbym spokojniejszy, gdyby traktat stanowił, że superarbitrzy muszą pochodzić ze Szwajcarii, Japonii lub innych krajów, w których jeszcze dominuje uczciwość.